Także należę do tych posłów, którzy bardzo gorąco wspierają stanowisko Parlamentu w sprawie poprawy dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania. To właśnie w tych przedsiębiorstwach powstaje w Europie zdecydowana większość nowych miejsc pracy.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo się między sobą różnią i że nie są skrojone wedle tej samej miary.

Trzeba je zatem wspierać w bardzo różny sposób i trzeba wspierać inwestycje.